Pani Przewodnicząca! Japonia to jedno z wiodących pod względem gospodarczym państw świata. Praktycznie w każdym kraju Unii funkcjonuje ogromna ilość oddziałów japońskich przedsiębiorstw, których produkty są wysokiej jakości. Pogłębienie dwustronnej współpracy odzwierciedla interesy zarówno europejskich producentów, jak i obywateli. Terminowe zakończenie negocjacji w sprawie kompleksowej umowy o partnerstwie strategicznym i jak najszybsze jej wprowadzenie należy zatem uznać za priorytet dla dalszego rozwoju stosunków gospodarczych i politycznych z tym krajem. W obecnej sytuacji geopolitycznej nie bez znaczenia pozostaje również zapoczątkowana przed rokiem współpraca Tokio z Sojuszem Północnoatlantyckim.